Desde el punto de vista de mi grupo político, este presupuesto combina la austeridad necesaria con la financiación suficiente, tanto en compromisos como en pagos. Nuestro deseo de no superar los techos de las rúbricas se ha visto parcialmente cumplido, ya que tenemos dos motivos muy concretos para superarlos, como son el Instrumento de Vecindad y el Séptimo Programa Marco. No debería ser difícil, en esta materia, llegar a un acuerdo con el Consejo. La financiación de ITER es más un problema futuro que un problema de este ejercicio presupuestario. Mi Grupo no puede aceptar que las cuentas del año 2012 se vean profundamente modificadas por la posición del Consejo en esta materia. En los pagos esperamos la conciliación, pero el Consejo debe reflexionar también acerca del hecho de que la Comisión presente un presupuesto rectificativo a finales de este año. Esto demuestra que hay más tasa de consumo de crédito de la que se esperaba. Por tanto, el deseo del Consejo de dejar los pagos alrededor del 2 no es compatible con el mantenimiento de la política de investigación o la de cohesión en el año 2012. Y, desde el punto de vista del presupuesto del Parlamento, creo que por primera vez se presenta un presupuesto auténticamente restrictivo, en el cual también creemos que hay sacrificios para los diputados, como son las congelaciones de sus dietas o una reducción general de sus gastos de viaje.